Herr Präsident!

Kappung, Degression, Mehrzahlung für die ersten Hektar muss etwas getan werden. Aber ich bin der Meinung, die Bedingungen in den Mitgliedstaaten sind so unterschiedlich, dass wir in Brüssel quasi den Werkzeugkasten definieren müssen, und über die Anwendung muss dann in den Mitgliedstaaten entschieden werden.